Met andere woorden het gaat om landen waar het zogenaamde reëel bestaande socialisme in actie is.

Nergens in de wereld en nooit in de geschiedenis zijn de communisten erin geslaagd hun ideologie in overeenstemming te brengen met de democratie en de mensenrechten.

En dat is toch wel merkwaardig voor een ideologie die beweert op te komen voor de arbeiders.

Wij moeten twee dingen doen. Wij moeten eerst en vooral een platform als ASEAN gebruiken om deze praktijken aan te klagen. Ten tweede moeten we de betrokken landen sanctioneren door geen ontwikkelingshulp meer te geven zolang de problemen blijven bestaan.